Herr Barroso, wir alle wissen um die Wichtigkeit der Stabilität des Euro. In dem Zusammenhang habe ich einen Vorgang nicht ganz verstanden. Es ging um die Debatte der Aufstockung des Rettungsschirms, und da haben Sie Los gerufen und Frau Merkel hat Stopp gerufen. Nun ist meine Frage, ob Sie sich untereinander gar nicht abstimmen.

Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebe oder erahne.

Das ist doch kein einfacher Ehestreit zwischen Ihnen und Frau Merkel, sondern eine wichtige politische Frage! Ich kann das verstehen Sie können mir glauben, dass auch ich nicht immer mit Frau Merkel einer Meinung bin aber hier geht es ja darum, ob man damit den Finanzspekulanten nicht eher hilft, wenn unterschiedliche Meinungen öffentlich werden.